frú forseti háttvirtur þingmaður helgi hjörvar sagði að þetta væru ólíkir flokkar og það má til sanns vegar færa en þeir hefðu náð saman um verkefnin á þessu kjörtímabili allt svo eins og þetta mál blasir við þjóðinni hafa þessir flokkar alls ekkert náð saman um verkefnin á þessu kjörtímabili því að það kemur hér fyrir ítrekað í sölum alþingis og úti í samfélaginu í fjölmiðlum að talsmenn flokkanna ráðherrar flokkanna eru með yfirlýsingar sem ganga hver á aðra ganga alls ekkert upp það er ekkert eitt mál eða tvö eins og oftlega hefur verið bent á hér í þessum sal þannig að það er nú það sem blasir við þegar við erum að tala um alvarlega hluti eins og þá stöðu sem við erum í í efnahagsmálum í dag og það er lögð áhersla á að reyna að ná saman einhvers konar þjóðarsátt eða samstöðu í samfélaginu um aðgerðir er auðvitað mjög mikilvægt að menn tali einum rómi ef svo má segja ekki síst ríkisstjórnin það er það sem við erum auðvitað að gagnrýna hér að jafnvel þó að flokkarnir hafi sitt hvora stefnuna og ekki ætla ég að mótmæla því eða gera lítið úr því að það sé eðlilegt þá verða þeir engu að síður að tala með trúverðugum hætti einni röddu það er það sem þeir eru ekki að gera þess vegna eru þeir í raun að grafa undan þessum trúverðugleika sem er svo mikilvægur og við höfum öll verið að tala um þeir eru að grafa undan því að samfélagið allt saman allir aðilar sem þurfa að koma að málum beri traust og trúnað til þeirrar ríkisstjórnar sem hér situr